Das ist meines Erachtens sicherlich öffentlich sowohl in der EU gegenüber ihren Bürgerinnen und Bürgern als auch in den Partnerländern nur sehr schwer zu vermitteln. Bemerkenswert ist, dass bei den Verhandlungen über den eigentlichen Inhalt und die Aufgaben des Instruments in wenigen Monaten eine Verständigung erreicht werden konnte. Was die Verhandlungen so stark in die Länge zog, war die Interpretation des Vertrags von Lissabon hinsichtlich der so genannten delegierten Rechtsakte und die Weigerung einiger großer Mitgliedstaaten, dem Parlament tatsächlich stärkere Kontrollmöglichkeiten einzuräumen. Der Rat und das Europäische Parlament waren frühzeitig übereingekommen, das Finanzierungsinstrument für die Zusammenarbeit mit industrialisierten Ländern grundlegend zu verändern. Bis zu 348 Millionen EUR wollten wir freigeben für die Zusammenarbeit in den Bereichen Wissenschaft, akademischer Austausch dazu gehört auch Erasmus Mundus Kultur, Umweltschutz und erneuerbare Energien und Stimulation bilateraler Handelsbeziehungen. Kleine und mittelständische Unternehmen sollten dabei besonders berücksichtigt werden. Dabei bleibt es, aber die Verzögerung hat zur Folge, dass bis zum Ende des laufenden Finanzrahmens nur noch ein erheblich geringerer Betrag investiert werden kann. Das ist umso bedauerlicher, weil mit den neuen ICI auch Projekte in den Entwicklungsländern finanziert werden können, und zwar solche Projekte, die nicht unter die allgemeine Definition von Maßnahmen der Entwicklungshilfe fallen, z. B. die Entsendung von europäischen Studierenden an Hochschulen in Afrika, Asien oder Lateinamerika. Mit der Neufassung der Verordnung haben wir die sich aus der geografischen Erweiterung ergebenden Chancen und Herausforderungen deutlich benannt. Eindeutig wird festgelegt, für wen und wofür die zusätzlichen Mittel nach dem Willen der Gesetzgeber eingesetzt werden sollen. In den in Anhang II aufgelisteten Entwicklungsländern sind mindestens 5 der Mittel für den Themenkomplex öffentliche Diplomatie auszugeben. Explizit bedeutet das die Förderung des Diskurses mit der Zivilgesellschaft zu Charakter und Grundwerten der Europäischen Union, namentlich Demokratie, Respektierung der Menschenrechte und der Grundfreiheiten. Mindestens 20 der Mittel sind für die Förderung direkter Beziehungen zwischen den Bürgerinnen und Bürgern der Europäischen Union und der Partnerländer zu investieren. Neben einem Schwerpunkt auf akademischem Austausch und der Mobilität von Studierenden bedeutet dies auch die Vernetzung von Akteuren auf wirtschaftlichem, sozialem und kulturellem Gebiet. Und mindestens 50 der Mittel sind für die Vernetzung wirtschaftlicher Aktivitäten auszugeben, wobei kleine und mittelständische Unternehmen im Fokus stehen sollen.

Für das Protokoll und zur Kenntnisnahme der Kommission und der Kontrollinstanzen Dieses Instrument ist ausdrücklich nicht dafür zu verwenden, versteckte Subventionen für das Agieren eines europäischen Telefonkonzerns in Kolumbien oder anderen Ländern Lateinamerikas zu leisten!

Wir werden das als Parlament ständig überprüfen. Dafür haben wir in diesem Instrument auch eine besondere Berichtspflicht der Kommission verankert auch das ist ein Erfolg! Wir wollen prüfen, ob die mehrjährige Strategieplanung von EAD und Kommission zur Umsetzung unserer Verordnung auch dem Geist der Gesetzgeber entspricht. In der Vergangenheit galt in der Kommission ja leider oft Papier ist geduldig. Deshalb wollten wir die delegierten Rechtsakte in diesem Instrument verankern und unsere Rolle und Pflicht als Gesetzgeber mit dem Vetorecht einfordern.